Señor presidente este problema, señor comisario, combina la actuación de redes internacionales organizadas y clandestinas que requieren un tratamiento global a nivel al menos europeo, y una respuesta, dada generalmente desde el nivel local o regional, desde la sanidad, los servicios sociales o la educación, a las víctimas de estas prácticas. Por eso deberían integrarse ambos aspectos, de manera decidida y sincera, en la planificación y ejecución de las políticas europeas contra esta lacra. La obtención de datos más fiables y una capacidad real para la coordinación multinivel interinstitucional, desde la prestación de los servicios concretos, son ventajas patentes de su participación. Así lo acredita, por ejemplo, el IV Plan cuatrienal de atención al trabajador temporero en el País Vasco, en donde esta iniciativa lleva en marcha desde el año

de la explotación sexual, ¿hay datos sobre la relación entre estas desapariciones y el tráfico ilegal de órganos o las adopciones ilegales?